Dla szeregu państw członkowskich węgiel i gaz pozostają jedynymi nośnikami energii na drodze do neutralności klimatycznej. Przypomnę, że porozumienie paryskie opiera się na zasadzie wykorzystania własnych zasobów do realizacji celów porozumienia. Poza tym nie ma możliwości zachowania bezpieczeństwa energetycznego bez dalszego wykorzystania paliw kopalnych. Przypomnę również, że specyfika Polski została potwierdzona przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Dlatego też domagamy się przede wszystkim elastyczności technologicznej i czasowej w dochodzeniu do neutralności klimatycznej.

I teraz istotny przykład. Eksperci wskazują, że sztywna polityka klimatyczna doprowadzi do potężnego blackoutu w Europie już w 2050 r. Czy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia żywotnego interesu państw i obywateli nie jest zasadne dalsze wykorzystanie węgla jako stabilnego paliwa zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne, a co za tym idzie, również inwestycje w modernizację bloków węglowych? Już dziś polskie elektrownie węglowe ratują niemieckich obywateli w przypadku mniejszej produkcji energii elektrycznej przez wiatraki. Szanowni Państwo!